Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, la corruption est un fléau qui est encore, malheureusement, bien trop d'actualité dans tous les États membres de l'Union européenne.

Cette réalité proprement scandaleuse et inacceptable nous rappelle que, malgré tous les efforts déployés et vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire nous ne sommes pas encore suffisamment vigilants. Les poursuites engagées par les autorités nationales pour détournement de fonds européens restent rares, alors que les fraudes et leurs montants restent conséquents. On estime à 1,7 milliard d'euros l'impact financier de la fraude et de la corruption dans l'Union européenne.

Elle sera vraiment la bienvenue, quand elle arrivera au Parlement européen. Les autorités nationales devraient mieux prendre conscience que ces fonds européens détournés sont des fonds qui auraient pu financer des projets, par exemple, d'insertion professionnelle, pour lutter contre le chômage, ou de développement d'infrastructures, de projets innovants. Ces projets, cofinancés par l'Union européenne, sont essentiels, en particulier en période de crise. D'une façon plus générale, nous attendons avec impatience le premier rapport de la Commission européenne sur l'état de la corruption en Europe et nous ne pouvons qu'inviter la Commission à formuler des propositions concrètes et innovantes pour chaque pays, afin d'aller le plus loin possible dans ce combat. Pour cela, je me réjouis de cette nouvelle réforme de l'OLAF et nous espérons que les procédures seront, au sein de cette institution,

L'OLAF ne pourra qu'y gagner en efficacité et en légitimité. Mais avant tout, nous avons besoin d'un parquet européen. Monsieur le Commissaire, cette proposition est essentielle. Nous le voyons bien, très peu d'enquêtes sont ouvertes et de procédures engagées pour fraudes au détriment des fonds européens. Un parquet européen pourrait permettre de remédier à cela pour mieux défendre les intérêts de l'Union européenne. Ce parquet européen pourrait ne pas se limiter à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et voir étendre ses compétences, les élargir, aux infractions graves de nature transfrontalière. Je soutiens la mise en place d'un procureur européen centralisé, avec des relais dans les États membres. Cela nous permettrait une plus grande efficacité, une plus grande réactivité, associée à une connaissance des réalités locales. La saisine du bureau du procureur européen en serait facilitée, grâce à la proximité créée. Par ailleurs, il nous faut noter qu'il y a statistiquement moins de fraudes et que la gestion des fonds est plus rapide, lorsque les fonds européens sont directement attribués par la Commission européenne, comme c'est le cas, par exemple, dans certaines régions ou encore, dans certains secteurs, comme de la recherche.